Monsieur le Président, je voudrais, à mon tour, féliciter nos rapporteurs, Siegfried Mureşan et Richard Ashworth, qui ont fait un remarquable travail et qui ont travaillé en bonne intelligence avec la majorité du Parlement. Avant de passer au budget, je profite de la présence des représentants du Conseil pour vous demander,

Merci d'entendre cette demande.

Preuve en est que nous prévoyons d'augmenter ces lignes budgétaires. C'est pourquoi, pour maintenir cette cohérence, nous ne pourrons accepter aucune diminution de ces montants lors des négociations. Le second point est notre détermination dans la lutte contre le chômage des jeunes, ce fléau qui affecte l'avenir même de l'Union européenne. Monsieur le Commissaire, je ne voudrais pas qu'il y ait de mauvaise interprétation sur ce que nous proposons.

Ce que la majorité de ce Parlement veut, c'est que l'Union européenne investisse un demi milliard d'euros dans la garantie jeunesse pour